Voorzitter, ik moet mij uiteraard tot een paar essentiële opmerkingen beperken. Ten eerste vind ik in dit nochtans zeer lijvige verslag geen enkele ernstige poging om structurele besparingsvoorstellen te doen, bijvoorbeeld de afschaffing van in mijn ogen compleet overbodige Europese instellingen, als het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's en een flink pak Europese agentschappen allerhande. Er wordt trouwens ook geen enkele poging gedaan om de vraag te stellen of Europa zich niet beter tot een aantal strikte kerntaken zou beperken, wel integendeel. Ten tweede huiver ik absoluut bij de herhaalde voorstellen voor eigen Europese belastingen of voor de uitgifte van Europese overheidsleningen, die dan toch vroeg of laat ook eens door iemand zullen moeten worden terugbetaald. En dat zoiets de globale belastingsdruk voor de burgers niet zou verhogen, is in dit verslag zonder meer een leugen, een bedrog van het laagste allooi. Bovendien zou dat het laatste beetje toezicht en controle van de lidstaten op de uitgavendiarree van de Europese instellingen nog verminderen.